Es mag schon sein, dass es einige Spezifika in Bezug auf Terrorismus und Gewalt in Nigeria gibt. Es ist auch längst bekannt, dass es in zwölf Bundesstaaten die Scharia gibt. Seit Jahren gibt es Tausende Tote in Nigeria. Wir wissen das alles, und seit Jahren geschieht nichts. Aber insgesamt ist doch und da möchte ich beim Kollegen Provera anknüpfen erkennbar, dass es in vielen muslimischen Ländern, die sich angeblich sogar in einem neuen Frühling befinden sollen, zu massiven Verfolgungen von Christen kommt.

Daher muss die Europäische Union den Versuch wagen, eine neue Offensiv und Defensivstrategie zu entwickeln und zu begründen und sie auch in die Politik einfließen zu lassen.

So richtig sie sein mag sie ist nicht falsch, daher kann man sie mittragen aber es ist damit nicht getan.

Die Situation der Christen in diesen aufgezählten Ländern ist leider nicht so geduldig, und die Menschen dort brauchen dringend unsere Hilfe.